Wie sehen Sie hier die Chance, dass vor allem die Jugendlichen auch animiert werden, selbstständig zu werden oder kleine und mittlere Betriebe zu gründen, die vor allem für junge Frauen, aber auch für Migranten in der Zukunft eine extrem gute Chance sein werden? Glauben Sie, dass wir diese Forderung gegenüber dem Rat durchsetzen werden?